Spoštovani, najlepša hvala za besedo. Še enkrat lepo pozdravljeni. Namen, predlagane novele Zakona o vinu je odprava prepovedi točenja neustekleničenega vina v gostinskih lokalih in znižanje kazni za prekrške v zvezi s točenjem neustekleničenega vina. Predlagatelji pravzaprav želijo doseči odpravo tistih določb, ki so bile v zakonu vnesene leta dva tisoč trinajst. Predlagatelji pravijo, da omenjena prepoved predstavlja višje stroške pri pripravi vina za trg za male vinogradnike, vendar pa so vsi vinogradniki, tako mali kot veliki, prejšnjo novelo podprli. Vinogradniki so pravzaprav celo dali pobudo za novelo, katere cilj je bil povečanje deleža prijave pridelka vina in omejevanja nelojalne konkurence registrirane pridelave vina. Glavni načini pri sprejemaju pri sprejemanju te novele sta bili zaščita predelovalcev grozdja in zaščita potrošnikov. Novelo so podprle stanovske organizacije, tako tako velikih kot malih pridelovalcev, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Združenje družinskih vinogradnikov Vines, veliki vinogradniki in tudi netržni predelovalci grozdja. Prepovedi točenj neustekleničenega vina je nasprotovala edino Obrtno-podjetniška zbornica, ker naj bi šla ta prepoved na škodo gostincev, ki točijo neustekleničeno vino. Sedanja ureditev že dovoli, da prodajajo neustekleničenega vina registriranih pridelovalcev grozdja, ki ponujajo vino iz lastne pridelave v svojem proizvodnem obratu. Poleg tega gostinci lahko točijo vino s iz "šankomatov" in "inoks" posod. V poslanski skupini Levice menimo, da je da je obstoječa ureditev ustrezna in da predlagatelji niso predstavili nekih konkretnih podatkov, ki bi dokazovali, da vinogradništvo v Sloveniji trpi zaradi prepovedi točenja neustekleničenega vina. Edini, ki bi po našem mnenju lahko profitirali od predlagane novele, so gostinci, katerim bi odprava prepovedi omogočila različne "mahinacije" in žal tudi goljufije. Predvsem pa v predlagani noveli bode v oči predlagano zmanjšanje kazni za kršitelja, kjer pa gre zakon pravzaprav proti malim vinogradnikom. Zakon namreč kazni zmanjšuje predvsem za velike in srednje velike pridelovalce. Za te proizvajalce so kazni znižane zelo radikalno, medtem ko ko najvišje zagrožene kazni za male pridelovalce ostajajo enake. Najnižje zagrožene kazni pa se za male pridelovalce nižajo le v redkih primerih. Če grem na konkretne primere. Za hujše prekrške, torej po šestinpetdesetem členu Zakona o vinu, ki jih storijo veliki pridelovalci, ki pridelujejo grozdje, mošt, vino ali druge proizvode kot fizična oseba, je v noveli zakona predlagana kazen od tisoč sto do tisoč tristo evrov. Kazen za isti prekršek za srednje pridelovalce, ki pridelujejo grozdje, mošt, vino in tako naprej, je od osemsto petdeset do tisoč sedemsto evrov kazni. Kazen za male pridelovalce, ki pridelujejo grozdje, mošt, vino in druge proizvode kot fizična oseba, pa je od šesto petdeset do šest tisoč petsto evrov kazni. Skratka, manjši, kot je pridelovalec, višja je zagrožena kazen in to je samo en primer anomalije. Naprej, lahko ta bizarni zakon, lahko bi ga t, tako poimenovali, ki naj bi koristil malim pridelovalcem, v bistvu pa koristi predvsem velikim, ponazorimo z obsegom znižanja najvišjih zagroženih kazni. Za velike pridelovalce, ki pridelujejo vino kot fizične osebe, se najvišja zagrožena kazen za hujše prekrške niža s petnajst tisoč sedemsto evrov kazni na tisoč tristo evrov kazni oziroma za štirinajst tisoč štiristo evrov. Za srednje pridelovalce se najvišja zagrožena kazen za te prekrške niža z enajst tisoč dvesto petdeset evrov na tisoč sedemsto evrov oziroma kazen se zniža za devet tisoč petsto petdeset evrov. Za male predelovalce pa ostaja kazen na šest tisoč petsto evrih oziroma se ne znižuje za nič. V Levici menimo, da predlagana novela ne izboljšuje položaja malih vinogradnikov. Predlagane spremembe višin kazni pa so sploh nesprejemljive, zato bomo glasovali proto proti predlogu zakona. Hvala.